Apeluję do Komisji o przedstawienie wniosków w sprawie dostosowania dyrektywy równościowej oraz aktualnych danych dotyczących jej wdrażania. W Polsce debaty nad przygotowaniem ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów unijnych w zakresie równego traktowania trwały latami.

Dopiero realna groźba kar finansowych skłoniła rząd i sejm do przyspieszenia prac i przyjęcia ustawy w 2010 r. Polska wywiązała się z unijnych zobowiązań minimalnie i wybiórczo. Najkrytyczniej oceniają ustawę jej adresaci, zwłaszcza dyskryminowanie z powodu płci, orientacji seksualnej, rasy, religii, niepełnosprawności i wieku.

Polskie biuro pełnomocniczki jest przykładem organu, który zamiast działać prewencyjnie i antycypować zagrożenia, jedynie reaguje na pojawiające się oznaki dyskryminacji. Polska nie realizuje w dostatecznym stopniu reprodukcyjnych praw kobiet, ograniczony jest dostęp do antykoncepcji, aborcji, badań prenatalnych, rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach. Polskie media, podobnie jak inne instytucje, utrwalają dyskryminujący kobiety obraz życia społecznego. Przykładowo ponad 85 osób zapraszanych do programów publicystycznych to mężczyźni.